Dit is een vrijbrief om de boel nog meer te besodemieteren. De mazen worden steeds groter gemaakt. Ik denk dat dat waar is, dat die reacties terecht zijn.

Wat wij hadden willen zien van de Commissie, is het gebruik van de slimme tachograaf en goede controles.